virðulegi forseti ég minnist þess hér á haustdögum nítján hundruð níutíu og þrjú að miklar umræður urðu hér um spilakassa vegna áhuga björgunarsveita og fleiri aðila sem vildu fá að reka spilakassana og miklar umræður urðu hér á þinginu og þess þá getið að aðilar hefðu komið sér saman um það að búa til sérstaka leið í gegnum s á á sem átti að vera til að affíkna spilafíkla það vakti mikla athygli og mikil umræða var hér í þinginu um þetta mál og til hvers það gæti leitt við stöndum frammi fyrir því að tekjuöflun ríkissjóðs vegna áfengissölu og tóbakssölu hefur verið varið hluta af þeim tekjum til þess að búa fyrirbyggjandi leiðir og vinna markvisst að því að nánast afvegaleiða fólk frá þessu og grípa þá inn í ef ofnotkun hefur orðið á svo hefur orðið líka með spilakassana að of margir spilafíklar hafa ánetjast þessum spilakössunum og því tel ég ástæðu til þess að leggja fram eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra fyrstu hve margir hafa farið í meðferð vegna spilafíknar á síðastliðnum þremur árum annars vegar hjá s á á og hins vegar á geðdeild landspítalans eða öðrum stofnunum öðrum hvernig er skiptingin eftir kynjum og hvernig er aldurssamsetningin þriðji hver hafa úrræðin verið og hvað varir meðferð að jafnaði lengi fjórða hvers konar spilamennska er helsta orsök spilafíknar fimmta hve margir hafa náð bata